Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la semaine dernière les Antilles ont été ravagées par l'ouragan Irma. Toutes nos pensées accompagnent les familles endeuillées et sinistrées par cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle. Il faudra évidemment tirer le bilan de ce drame dans les États membres concernés, notamment en France, où le gouvernement français a failli. Il faudra également réfléchir au financement d'habitats, de bâtiments publics et d'infrastructures plus sûrs, capables de résister à des cyclones toujours plus puissants.

Urgence car les habitants sont actuellement confrontés à une pénurie d'eau potable, d'électricité et même de vivres. Mais urgence aussi car les habitants ont été livrés pendant plusieurs jours au pillage par des bandes armées.